Madame la Présidente, on peut se féliciter de la proposition d'un instrument financier pour promouvoir la démocratie et les droits de l'homme dans le monde. Cela donne une consistance et une cohérence supplémentaires à l'action de l'Union.

En premier, les droits des femmes font partie intégrante des droits de l'homme. Ils doivent être défendus en tant que tels dans l'action extérieure de l'Union. Il faut aussi lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Deuxièmement, promouvoir la démocratie, c'est aussi promouvoir la participation des femmes aux transitions démocratiques, à la consolidation des États. Il est essentiel que les femmes participent au processus décisionnel.

Il faut faire en sorte qu'elles servent de référence, par exemple pour les délégations de l'Union en matière de démocratisation et, dans ces missions, il importe de poursuivre la bonne pratique de prêter une attention particulière aux droits des femmes.